Bol som spravodajcom ku správe o podmienkach darovania a transplantácie ľudských orgánov a aj tam princíp bezodplatnosti a dobrovoľnosti pri darovaní orgánov bol základným princípom altruizmu a vôbec pokroku v tejto oblasti. Je známe, že zber, tak ako bolo povedané, pupočníkovej krvi, ale aj tkaniva pupočníka samotného, je bohatým zdrojom kmeňových buniek. Na to by sme sa, kolegovia, mali zamerať a povzbudzovať tak, ako je vyjadrené v správe členské štáty, aby zbierali tento zdroj veľmi dobrých buniek na už konkrétnu liečbu, ktorá pri adultných kmeňových bunkách existuje. Chcel som pochváliť aj vysledovateľnosť a vysokú kvalitu toho, čo máme podporovať v zdravotníckej starostlivosti, keď si odovzdávame takéto tkanivá aj cezhranične.